De Önben van e kétség a tekintetben, hogy itt azért az elmúlt egy évben, másfél évben Európa sokat veszített a hitelességéből az emberi jogok tekintetében, vagy Ön úgy gondolja, hogy itt mi továbbra is élen járunk az emberi jogok érvényesítése dolgában?